Auch von meiner Seite möchte ich zunächst ein herzliches Dankeschön an all diejenigen richten, die am Zustandekommen dieser Verordnung in zweiter Lesung aktiv mitgewirkt haben. Denn diese Verordnung wie der Name es schon sagt bringt eine Verbesserung im Verhältnis zur bestehenden Richtlinie.

Und letztlich sind natürlich auch die Verbraucher Nutznießer dieser Verordnung, weil die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Bauprodukten durch diese Verordnung erheblich verbessert wird.

Er hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Verordnung am Ende in zweiter Lesung um einen Kompromiss handelt, um einen guten Kompromiss, aus seiner Sicht aber doch noch einige Punkte zur Nacharbeit notwendig sind. Ich bin sehr dankbar, dass Herr Vizepräsident Tajani darauf hingewiesen hat, dass das Parlament auch bei diesen im Nachgang noch fälligen Arbeiten eingebunden sein wird. Für ihn als Schattenberichterstatter reicht es nicht aus, dass das Verhalten der Hersteller von Bauprodukten und der Vertrieb ihrer Produkte allein geregelt werden, sondern die hier vorliegende Verordnung muss durch ein Regelwerk ergänzt werden, das die Grundsätze und die praktischen Regeln für die Verwendung und den Einbau von Bauprodukten ebenfalls festlegt. In diesem Zusammenhang sollte nach seiner Meinung die Kommission erwägen, der europäischen Normungsinstitution CDE ein Mandat zur Vorlage eines vereinheitlichten europäischen Regelwerks zu geben. Des Weiteren möchte er darauf hinweisen, dass die Kommission beobachten soll, ob die neue Bauprodukteverordnung zu einer ausreichenden Harmonisierung in allen Bereichen und nicht zu weiteren Sicherheitsproblemen und zu unfairem Wettbewerb führen wird.